Pod dojmem aktualizace údajů se upisují k vysokým finančním závazkům. Aktivita podvodných katalogových firem je úmyslně směřována přeshraničně či z třetích zemí. Potřebujeme jasné celoevropské řešení a přes veškeré snahy Evropského parlamentu je Evropská komise, která má legislativní iniciativu, již roky nečinná. Jako stínová zpravodajka jsem ve zprávě Parlamentu navrhovala řadu řešení. Přitom by stačilo, aby Komise navrhla zařadit tyto praktiky na tzv. černý seznam zakázaných klamavých reklam příslušné směrnice. Nepotřebujeme jen robustní evropské legislativní řešení, potřebujeme jej i rychle. Vyzývám Komisi, aby využila zrychlené legislativní řízení. Trestuhodná laxnost Komise v tomto případě stála řadu poctivých občanů nemalé finanční prostředky.